Ta rezolucja jest po prostu dobra. Ja ją popieram, zwłaszcza te punkty, gdzie jest napisane jak najszybciej rozpocząć negocjacje zgodnie z artykułem

Wreszcie Unia Europejska prowadzi negocjacje jako całość UE 27 bez wyłamywania się poszczególnych państw. Bronimy interesów obywateli Unii Europejskiej.

Wielka Brytania nie może oczekiwać korzyści jednostronnych kosztem korzyści obywateli Unii Europejskiej także to popieram. Mam świadomość, że UE 27 będzie Unią pomniejszoną, ale wcale nie musi być Unią osłabioną, i sercem jestem z moimi przyjaciółmi z Labour Party na tej sali, którzy wyrażali swój ból z powodu rozwoju wydarzeń.